Panie Przewodniczący! Z polskiego punktu widzenia newralgicznym i wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych. Wielu Polaków ma za oceanem swoje rodziny, a Chicago pozostaje największym ośrodkiem Polonii na świecie. Tymczasem Polska jest jednym z zaledwie czterech krajów członkowskich nadal objętych obowiązkiem wizowym. Apeluję dlatego do właściwych instytucji europejskich o podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz wyeliminowania tego problemu i doprowadzenia do pełnego ruchu bezwizowego na linii Unia Europejska USA dla wszystkich obywateli Wspólnoty.